þegar ég hóf minni pólitíska feril árið tvö þúsund og þrjú fór framsóknarflokkurinn fram undir því slagorð vinna vöxtur velferð ég tel að þetta slagorð hafi raunar endurspeglað kjarnann í framsóknarstefnunni framsóknarhugmyndafræði á þessum tíma fékk ég einmitt spurningu þá frá sjálfstæðismanni um það af hverju væri værum alltaf að tala um vinnu að væri auðvitað vöxtur sem skipti mestu máli en að mínu mati er það alveg á hreinu að það er enginn raunverulegur vöxtur nema þú hér með vinnu alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem hefur verið vísað töluvert til í þessari umræðu viðurkenndi þetta bara nýlega eftir að hafa fyrst og fram talað fyrir hagvexti en ekki störfum mjög lengi en lagði fram greinargerð þess efnis að það væri enginn raunverulegur vöxtur ef það væri engin vinna fyrir fólkið ef það væri engin vinna þá er ekki að tala um raunverulegan vöxt og þá erum við ekki að tala um varanlega velferð þetta er líka ástæðan fyrir því að við framsóknarmenn höfum lagt svona mikla áherslu á skuldavanda heimila og fyrirtækja fékk er að drukkna í skuldum og fólk sem er að drukkna í skuldum er ófært um að fjárfesta það er ófært um að ráða fólk í ný störf það er ófært um að hækka laun starfsmanna og það er ófært um að auka sína eigin neyslu og sem sagt bæta þar með lífskjörin þetta sjáum við í tölum sem hér var kallað eftir raunverulegum tölum við sjáum það í hundrað prósent aukningu gjaldþrota fyrirtækja við sjáum þetta í umtalsverðri aukningu fólks sem er í verulegum fjárhagsörðugleikum og við sjáum það í nýjustu tölum frá bönkunum sjálfum að þeir viðurkenna að það er aðeins búið að afskrifa um tuttugu og fimm milljarða af heimilunum aðeins tuttugu og fimm milljarða þeir eru hins vegar að tala um hærri tölu en það voru dómstólarnir eftir að neytendur þurftu sjálfir að sækja sitt mál fyrir dómstólunum sem tryggðu það þeir fengu leiðréttingu og lánin væru í samræmi við íslensk lög við verðum að taka á skuldavandanum ef við ætlum að búa til störf ef við ætlum að skapa vinnu á íslandi fyrir stuttu hittust allir helstu seðlabankastjórar í heimi í jackson hole í bandaríkjunum og þar flutti cristial guard nýr forstjóri alþjóðagjaldeyrissjóðsins sína fyrstu meiri háttar ræðu sem forstjóri sjóðsins þegar ég var búin að lesa í gegnum ræðuna sagði ég að það sem cristian guard væri að

að skapa störf og draga úr skuldum þetta séu lykilatriði til að byggja upp varanlegan og sjálfbæran vöxt í heiminum hann talaði líka um að það sé mikilvægt einmitt að hafa þetta í huga að þegar við erum að takast á við ríkisfjármálin þurfum við að taka ákvarðanir sem tryggja okkur varanlega hagræðingu til framtíðar þar sem við komum í veg fyrir að það sé sjálfkrafa vöxtur á útgjöldum ríkissjóðs við höfum séð það líka af reynslu okkar íslendinga að við getum ekki skattlagt okkur út úr þessum vanda þannig að við þurfum að horfa til annars vegar að auka tekjurnar ekki með skattahækkunum ekki með hundrað mismunandi breytingum á skattkerfinu sem þarf tæplega hundrað áttatíu glærur til að kynna fyrir innlendum og erlendum fjárfestum heldur tekjur sem verða til vegna þess að það er að verða aukin verðmætasköpun í samfélaginu við verðum að tryggja það að við munum horfa lengra fram í tímann að við munum hætta þessari skammsýni sem hefur einkennt niðurskurð stjórnvalda það þarf að taka á þeim þáttum sem munu draga varanlega úr útgjöldum ríkissjóðs og þar vil ég benda á að það eru mjög stórir þættir sem við getum skoðað til dæmis í tilvísunarkerfi svo sem eins og tilvísunarkerfi í menntakerfinu varðandi sameiningu á háskólum og horfa til nýrra úrlausna á því hvernig við getum dregið saman til framtíðar en um leið aukið vöxt í dag vegna þess að það er það sem við þurfum að leggja áherslu á skuldavandinn atvinnumálin og þannig tæklum við efnahagsvandann vinna vöxtur velferð